Zgodnie potępiamy to, co dzieje się w chwili obecnej w Syrii, bo wytoczenie przeciwko własnemu społeczeństwo czołgów, lotnictwa, strzelanie do ludzi jest przerażające i godne potępienia, ale zarazem trzeba powiedzieć, że jest to typowe dla takich reżimów jak reżim syryjski. Weto Rosji i Chin wobec rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ pogłębiło dramat tej sytuacji. Rzeczywiście musimy tutaj naciskać na te dwa państwa, aby zmieniły swoje stanowisko, ale przede wszystkim aby zaprzestały eksportu broni do Syrii, która jest przecież wykorzystywana przeciwko protestującym. Należy również wesprzeć inicjatywę wysyłania sił pokojowych zainicjowaną przez Ligę Arabską z mandatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Postawa Ligii Arabskiej wspierającej syryjską opozycję to ważny krok budujący grupę przyjaciół wokół Syrii, aby położyć kres masakrom ludności. O liczbach już tutaj mówiono. Naszym obowiązkiem jest naciskanie również na reżim, aby umożliwił pokojowe i demokratyczne zmiany w Syrii.

Czołgi i żołnierze powinni zostać usunięci z ulic miast, a podstawą wszelkich działań powinno być również uwolnienie prześladowanych opozycjonistów i demonstrantów. Społeczeństwu Syrii jest jednocześnie potrzebna pomoc humanitarna.